Einige Beispiele In Ziffer 8 wird gefordert, dass eine Beobachtungsstelle für Preis und Gewinnspannen im Agrarsektor eingerichtet wird. Darüber besteht Einvernehmen, aber dafür müssen natürlich und das ist der zweite Absatz auch Preise verglichen werden! Genau das will die EVP Fraktion nicht mehr.

Noch besser wird es bei dem Teil, dessen Streichung die ALDE Fraktion fordert.

Ich glaube, wir verlangen von allen, dass wir gegen Dumping Praktiken sind, das verlangen wir auch von unseren Handelspartnern in der WTO.

Dafür haben wir kein Verständnis. Ein weiterer Punkt ist, dass wir die Kommission auffordern, Rechtsvorschriften vorzuschlagen, durch die Instrumente zur Einschränkung von Preisschwankungen geschaffen werden, um die große Abhängigkeit der Erzeuger zu verringern. Auch das soll gestrichen werden.

diesen unhaltbaren Zustand, dass die Bauern die Verlierer in der Lebensmittelkette sind, endlich beenden wollen. Zurzeit erleben wir wieder eine Welle von Spekulationen im Agrarbereich, die letztendlich weder den Bauern noch den Verbrauchern dienen. Wir müssen endlich etwas tun.

Insofern hoffe ich, dass dieser Bericht letztendlich doch so, wie er vorgelegt wurde, angenommen wird.